Zejména v případě humanitární pomoci to znamená i těsnější spolupráci s nevládními organizacemi, které jsou často přítomné přímo v místě katastrofy. Zvlášť palčivým problémem rychlé a společné reakce na krize je pak logistika, kde bych uvítal konkrétní návrhy na zlepšení. Cestu spatřuji také v propojení stávajících monitorovacích center a mapování kapacit členských států pro jednotlivé druhy krizí.

Považuji proto za důležité, aby evropské kapacity nouzové odezvy byly prozatím výhradně pod velením vysílacího členského státu, respektive státu postiženého, a nikoliv pod velením evropského centra nouzové odezvy. Co se týče viditelnosti symbolů EU při poskytování pomoci, mám pouze přání, aby se držela v rozumných mezích a nespotřebovala významnou část alokovaných prostředků.